Signora Presidente, onorevoli colleghi, otto persone nel mondo detengono la ricchezza di quasi tre miliardi di persone. Questi sono i dati Oxfam, che ovviamente ci possono solo fare rabbrividire. Se portiamo questi dati nella nostra Europa, ci accorgiamo che poco cambia se pensiamo che quasi 130 milioni di cittadini europei vivono al di sotto della soglia di povertà. È necessario fare un cambio di strategia, un cambio di rotta e permettere a questo Titanic di raggiungere un porto sicuro. Le politiche economiche portate avanti dall'Unione europea negli ultimi anni hanno desertificato i diritti sociali e occupazionali, la salute e il benessere dei cittadini, venduti e sacrificati sull'altare della stabilità di riforme strutturali che non hanno minimamente tenuto conto di quelle che erano le conseguenze che gravavano solo e soltanto sui cittadini indifesi. Oggi prenderne atto non solo è doveroso, ma deve imporre a noi legislatori, alla Commissione, al Consiglio, a noi eurodeputati di invertire la marcia. Le uniche riforme strutturali che servono a quest'Europa in balia di se stessa sono quelle che garantiscono il benessere dei cittadini stipendi adeguati, la salute garantita e pubblica, condizioni di lavoro accettabili, salari adeguati, una garanzia per i bambini che vivono al di sotto della soglia di povertà. Fin quando non ci occuperemo dei nostri figli, non potremmo essere noi ad andare a dare lezioni di democrazia ad altri paesi.